Los problemas de la zona euro se solucionarán en la zona euro, que tiene los mecanismos adecuados para ello, en una situación en la que, como yo decía en mi intervención anterior, Europa está abandonando claramente la recesión y está saliendo de la crisis más grave que conocemos desde hace casi un siglo. Y lo está haciendo en un período de tiempo relativamente corto, lo que muestra la fortaleza económica de la Unión Europea y, además, que los gobiernos actuaron de forma inmediata cuando se produjo algo que pudo acarrear el desplome del sistema financiero internacional.

de las arcas públicas. Me preguntaba el señor Canfin qué propuestas tiene la Presidencia española a este respecto. Ha habido intervenciones a corto plazo, a las que ya me he referido, por parte de los gobiernos. Se está produciendo una estrategia de salida de esa situación, pero, evidentemente, en una perspectiva a medio plazo y en conexión con la salida de la crisis, la Presidencia española, como Presidencia del Consejo, propone claramente la unión económica. Propone que no solamente haya una unión monetaria, sino que la unión económica también ocupe un importante lugar en la Unión Europea, que, además, es lo que dice el Tratado de Lisboa. El artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo dice con toda claridad Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas. La Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo. La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales.

Asimismo, el caso de la propia posición del señor Canfin del Grupo de los Verdes o de los diputados Pallone y Gauzès, que han hablado de la necesidad de la regulación de los mercados financieros.

Todo eso es lo que podemos llamar la unión económica, la cohesión económica interna de la Unión. Hacia ahí tenemos que orientarnos, con un liderazgo político claro de la Unión, que se está produciendo ya. Hay que reflexionar sobre el hecho de que pasado mañana se va a reunir —nada más empezar, por cierto, la Presidencia española de la Unión— el Consejo Europeo informal para tomar las riendas de la situación políticamente hablando y para lanzar —estoy seguro— un mensaje europeo fuerte a la opinión pública, a los agentes económicos y sociales, un mensaje europeísta, un mensaje de unidad europea, de confianza en los gobiernos europeos, también en el Gobierno griego, y de confianza en nuestras posibilidades.